Seit sechs Jahren setzt es sich für die Unabhängigkeit des Kosovo ein, zuletzt in seiner Entschließung 2007, der dann 2008 die Unabhängigkeitserklärung der Republik Kosovo folgte. Und wenn man die zwei Jahre seitdem betrachtet, kann man sagen, die kosovarische Demokratie ist eine Erfolgsgeschichte! Sie festigt sich, und auch ein großer Teil der serbischen Minderheit 6 der Bevölkerung beginnt sich in die Strukturen des neuen Staates mit seinen Minderheitenschutzregelungen zu integrieren. Und deshalb müssen wir alles tun, um zu verhindern, dass dieses Land von außen her destabilisiert wird, etwa durch Teilungspläne.

Und das alles wäre äußerst gefährlich. Wir wollen ein demokratisches Kosovo, ein freies Kosovo als demokratischen Rechtsstaat, keinen rechtsfreien Raum, und die diplomatische Anerkennung dieses Landes so bald als möglich durch alle EU Mitgliedstaaten und eine unverzügliche Ausdehnung von EULEX auf das gesamte Staatsgebiet, was die Wirksamkeit für Freiheit und Demokratie betrifft.